Señora Presidenta, la Unión Europea impone a los productores comunitarios los estándares más elevados que existen en el mundo en materia de seguridad alimentaria, salud, bienestar animal y medio ambiente. Los ganaderos europeos están obligados a cumplir esas normas como condición ineludible para recibir el apoyo de la Unión. Para la gran mayoría, este apoyo no compensa esas elevadas cargas, y hay un ritmo vertiginoso de abandono de las explotaciones.

El déficit creciente de la producción europea se está cubriendo, como es lógico, con las importaciones de países terceros, con Brasil a la cabeza. Dada la presión a la que están sometidos los ganaderos comunitarios, sería una falta total de honestidad dejar que entraran en el mercado comunitario partidas de carne que incumplieran los requisitos mínimos que la Unión Europea ha acordado con los países terceros. Quisiera destacar, además, que esos requisitos son inferiores a los que se exigen a nuestros propios ganaderos, porque, al parecer, imponer exactamente las mismas normas a las importaciones de países terceros sería contrario a la Organización Mundial del Comercio. Pero, puesto que esta Organización Mundial del Comercio nos impide extender a las importaciones los mismos niveles de estándar que cumplen los ganaderos europeos, la Comisión debería garantizar, al menos, que toda la carne que atraviesa las fronteras comunitarias procede de explotaciones que hayan sido sometidas a un control adecuado. No tendría ningún sentido poner trabas a importaciones de países como Brasil, porque existe ya una demanda comunitaria que hay que cubrir sin embargo, eso no justifica el cierre de ojos, el mirar a otro lado, ante las irregularidades que pueda detectar la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Unión Europea en las inspecciones que realiza regularmente. Me gustaría que la Comisión respondiera por qué tiene tanto interés en minimizar esas irregularidades, cuando la Oficina Veterinaria ha confirmado, en su última misión a Brasil, que ciertos establecimientos de certificación no cumplen los estándares de control exigidos. Esa Oficina europea ha puesto en evidencia, además, la existencia de grandes fallos en el sistema de trazabilidad aplicado por ese país y detectado problemas en numerosos envíos realizados en tránsito a la Unión Europea, que no estaban acompañados de sus certificados.